Pani Przewodnicząca! Byłem posłem sprawozdawcą specjalnego aktu prawnego, który przyjęliśmy na poprzedniej sesji, tu, w Strasburgu. Chodziło o zabezpieczenie programu Erasmus na wypadek brexitu, brexitu w kształcie nieokreślonym, czyli z długim okresem przejściowym. Mówię o tym dlatego, że w czasie debaty, dyskusji pojawiły się też niepokoje dotyczące losów tego programu w przypadku brexitu bez umowy, jak również w przypadku brexitu z długim okresem przejściowym. Przypominam więc, że Parlament Europejski na poprzedniej sesji przyjął odpowiednie rozstrzygnięcie, rozstrzygnięcie prawne, zabezpieczające nas na te dwie ewentualności. Warto natomiast przy tej okazji powiedzieć czy dopowiedzieć, że podobny krok musi uczynić oczywiście strona brytyjska. Natomiast dziś możemy powiedzieć, że Parlament Europejski jest lepiej przygotowany na scenariusze negatywne od londyńskiej Izby Gmin.